În al doilea trimestru al anului 2009, veniturile celor 27 de state membre au reprezentat 43,9 din produsul intern brut, iar cheltuielile lor

Deficitul bugetar al celor 27 de state membre a crescut de la 0,8 în al doilea trimestru al lui 2008, la 5,8 în al doilea trimestru al lui 2009. În aceeași perioadă, rata de ocupare a forței de muncă a scăzut cu 2 iar producția industrială cu 10,2 Cele mai afectate domenii au fost construcțiile, agricultura, producția industrială, comerțul, transporturile și comunicațiile.